Herr Präsident! Wir Grüne sehen noch einige kritische Punkte bei diesem Wirtschaftsabkommen. Das Abkommen, das mit vier ostafrikanischen Staaten geschlossen wird, unterwandert das Ziel der regionalen Integration, da eben nur vier der sechzehn Länder des östlichen und südlichen Afrika Teil des Abkommens sind und somit innerhalb einer Region unterschiedliche Zolllinien angewandt werden. Das beschränkt den regionalen Handel massiv.

die Abschaffung von Zöllen wird auch dazu führen, dass die Staatseinnahmen dieser Länder einbrechen werden. Gleichzeitig können nun Billigimporte aus der EU die heimischen Märkte überschwemmen und die lokale Produktion verdrängen. EU Produkte können dann in direkte Konkurrenz mit lokalen Produkten treten, wie auch verschiedene Studien zeigen, so z.

im Bereich der industriellen und der landwirtschaftlichen Produkte. Unsere Partnerländer im östlichen und südlichen Afrika haben um Nachbesserungen gebeten, die allerdings keine Berücksichtigung gefunden haben, z.

bei der Flexibilität von Zollquoten und besseren Herkunftsregeln. Von der Kommission würde ich noch gerne wissen, ob das Fünfjahres Moratorium eigentlich jetzt erst in Kraft tritt, oder ob Sie die Stoppuhr bereits 2009 gestellt haben, sodass nur wenige Wochen für die Anpassung bleiben würden.

Dazu gehört eben auch, dass wir die Politikfähigkeit anderer Länder nicht einschränken, z.